Ja, najlepša hvala za besedo. Glede vprašanja vladi, pa ministrstvu za finance glede davčnega prestrukturiranja. Vlada v letu dva tisoč devetnajst v prvi polovici leta pripravlja nabor različnih ukrepov, ki bodo izhajali iz, nam bo cilj davčno prestrukturiranje v smeri razbremenitve čim širšega kroga, davčnih zavezancev. V bistvu, k tem, k temu davčnemu prestrukturiranju želimo pritegniti tudi, socialne partnerje in politične partnerje, tudi zd, z vsebinskimi predlogi, ker bomo šli, v bistvu, v prestrukturiranje razbremenitve dela, se pravi, mi se tudi zavedamo, da, so v bistvu stroški dela na strani delojemalcev, preveč obremenjeni, vendar pa se mora potem, kadar se razbremenijo stroški dela na strani delojemalcev, poznati to tudi v denarnicah in na transakcijskih računih delavcev. Se pravi, če bomo na eni strani razbremenili, stroške na strani delojemalcev, se bojo tudi znižali stroški dela delavcev pri gospodarskih družbah, in to naj bi se prelilo v stroške, v v prihodke na transakcijskih računih zaposlenih. Se pravi, glede, davčnih obremenitev pri davku od dohodka pravnih oseb. Slovenija ima nominalno stopnjo pri davku od dohodka pravnih oseb devetnajst procentov, efektivno pa, kakor smo mi izračunali - dvanajst celih šestnajst, dvanajst celih šest procenta, se pravi, na tej strani ima v bistvu država še neki prostor, da bi se mogoče povišale te stopnje pri davku od dohodkov pravnih oseb. kar vprašanje je bilo tudi, če delamo še naprej na pri, davku na nepremičnine. Ministrstvo za finance, na strokovnih podlagah davka na nepremičnine, dela še naprej, s tem da je za pravilno davčno osnovo pomembno, da so v bistvu podatki, ki izhajajo iz množičnega vrednotenja nepremičnin, pravilni, se pravi, se usklajujemo še z Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za infrastrukturo, glede podatkov. Hvala.